Ich glaube aber, dass wir uns in der Europäischen Union nicht nur wegen Bulgarien Sorgen um die demokratische Entwicklung machen müssen, sondern dass wir eine Reihe von Mitgliedstaaten haben, in denen es uns immer schwerer fällt, die europäischen Werte und die europäische Demokratie nach innen zu verteidigen. Wir haben im letzten Monat über Ungarn diskutiert. Wir haben lange vorher auch einmal über Rumänien diskutiert, da war ich auch über die liberale Fraktion etwas erstaunt. Wir haben viel zu spät über Italien diskutiert. Möglicherweise müssen wir wegen der Entwicklung in Griechenland rund um demnächst über Griechenland diskutieren. Ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, Ihnen zu sagen, dass ich glaube, dass der Bericht Tavares anlässlich der Diskussion in Ungarn einen sehr guten Katalog von Instrumenten eröffnet, die wir Europäerinnen und Europäer uns geben können, um unsere Werte nach innen zu verteidigen.